Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario Lei ha sentito quali sono le ragioni che inducono questo Parlamento a sollecitare la Commissione perché rapidamente vengano messe in campo azioni efficaci per la ratifica della convenzione. Siamo di fronte ad un fenomeno che si sta estendendo, riguarda le donne soprattutto le più giovani e comunque è un fenomeno che va contrastato con azioni immediate come quelle che sono contenute nella convenzione. Ma io credo che la Commissione debba anche prendere atto dell'esigenza di un'altra necessità, che è quella di promuovere un'azione culturale la violenza nasce purtroppo nell'ambito familiare, addirittura in alcune circostanze è nei percorsi formativi che riguardano i più giovani allora bisogna combatterla con tutti gli strumenti che la democrazia mette a disposizione, a partire da un profondo e radicale processo di culturalizzazione delle persone che ancora vivono nei rapporti all'interno della loro comunità senza avere il rispetto dell'altro perché sono prive della cultura necessaria. Queste due cose devono essere fatte in fretta, promuovere la ratifica e, dall'altra parte, spingere tutta la comunità a prendere atto dell'esistenza di un vero e proprio dramma sociale, che può essere affrontato soltanto se tutti convengono sulla necessità di farlo.